Voorzitter, in steeds meer landen slaan islamitische extremisten dodelijk toe om zoveel mogelijk mensen te onderwerpen aan een reeks buitensporige wetten en regels.

Dominees en voorgangers worden verjaagd. Veel christenen slaan op de vlucht. De nood is er groot door deze aanslagen en door de droogte. Omvangrijke stromen vluchtelingen zijn het gevolg.

De aanvallen van extremisten moeten krachtig worden veroordeeld en waar mogelijk worden tegengegaan.